Señor Presidente, el comportamiento de la economía europea desde el establecimiento de la Unión Económica y Monetaria ha sido insatisfactorio. Los Estados miembros no han cumplido los compromisos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Unión no ha alcanzado los objetivos de la Estrategia de Lisboa, y Europa es el área del mundo que está respondiendo peor a los desafíos de la crisis. Las políticas de ajuste indiscriminado han llevado a pérdidas de empleo, contracción económica, mayor endeudamiento total y han abierto grietas en el seno de la Unión. La Unión Económica y Monetaria debe evolucionar integrando responsabilidad y solidaridad, disciplina y estímulo. Las propuestas de avanzar hacia la coordinación económica ex ante van en la buena dirección, pero deben inscribirse en un marco de política económica común. Es preciso, también, abrir paso a una política de incentivos para las inversiones en este marco de política económica común en línea con la Estrategia Europa 2020, para mejorar la competitividad. Pero para mejorar la competitividad de una forma multifactorial se necesita articular una cooperación europea basada en un pacto social, en recursos fiscales más allá de los previstos en las perspectivas financieras multianuales, y bajo un control democrático.